Herr Präsident! Zunächst Dank an die Berichterstatter für einen zukunftsweisenden Bricht. Es ist gut, dass wir für die sechs Länder maßgeschneiderte Programme haben. Denn wir akzeptieren, dass deren level of ambition unterschiedlich ist. Wenn jemand kein ambitioniertes DCFTA unterschreiben will, antworten wir jedenfalls nicht mit grünen Männchen und Panzern. Vier der sechs Länder haben sicherlich den Anspruch, im Innern normal funktionierende demokratische europäische Staaten zu werden. Wir unterstützen das bereits umfänglich Schaffung von Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung stehen hier im Vordergrund. Ermutigen wir weiter alle politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure bei diesen Anstrengungen. Ich erwarte vom Rat, dass er auch weitergehende Ambitionen einiger Mitgliedstaaten zur Kenntnis nimmt und nicht hinter bereits vereinbartes wording zurückfällt. Der Erfolg bei der demokratischen und der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder ist in unserem eigenen Interesse. Langfristig werden wir das aber nur absichern können, wenn wir denen, die es wünschen, auch eine Beitrittsperspektive eröffnen, wie sie im Vertrag vorgesehen ist.